Signora Presidente, onorevoli colleghi, io ho votato a favore di questa relazione, perché le frontiere dell'Europa devono essere controllate, sì, da guardie europee perché in un momento come questo, con una tale pressione ai confini, è ormai chiaro da tempo che da soli gli Stati frontalieri non possono e non devono affrontare un'emergenza, che è prima di tutto umanitaria, poi sociale, economica, politica.

in Europa qualcosa si sta muovendo. L'Agenzia europea per la Guardia Costiera e di frontiera segna il superamento di Frontex e dei suoi tanti limiti, con l'auspicato incremento di uomini e di mezzi. Prima di tutto ci è chiaro, nel mandato, che esiste un dovere di ricerca e di soccorso, perché da troppo tempo raccogliamo in mare i corpi di migliaia di disperati, e poi potrà fornire aiuto concreto, agli Stati in difficoltà, perché per le operazioni in mare servono uomini, mezzi e tecnologie millecinquecento operatori pronti ad intervenire. Proviamoci, facciamolo!